í sjálfu sér að ákvörðun hafi verið tekin um það af hálfu hæstvirtrar ríkisstjórnar að

skil þetta ekki alveg ég skil ekki alveg af hverju ekki var hægt að afla þessara upplýsinga fyrr ég geri mér grein fyrir því að í sumum tilvikum kann að vera flókið að átta sig á þessu en þetta er óneitanlega í ljósi þeirrar umræðu um áhrif eignarhalds á fjármálafyrirtækjum og starfsemi þeirra þá er auðvitað mjög athyglisvert að velta því fyrir sér að tekin er ákvörðun um af hálfu þessarar ríkisstjórnar að færa nýju bankana í eigu aðila sem ríkisstjórnin eða aðilar í stjórnkerfinu hafa ekki hugmynd um hverjir eru